Daphne a scris în aprilie că soția primului ministru maltez are un cont deschis în Panama în care depunea și banii primiți ca mită din Azerbaidjan. Acum o săptămână, Daphne a fost aruncată în aer cu tot cu mașină. Nu înțeleg de ce noi cerem guvernului maltez să investigheze. Cine să investigheze? Primul ministru? Când Daphne a fost omorâtă pentru că scria împotriva primului ministru? Hai să nu mai glumim. În primul rând, acest prim ministru și tot guvernul trebuie să și dea demisia. La înmormântarea ei, fiul a spus Mama a fost ucisă pentru că a ales să stea între statul de drept și cei care încercau să l atace. A devenit o țintă și pentru că era singura care mai făcea asta. Asta se întâmplă atunci când instituțiile statului sunt incapabile. Ultima persoană rămasă în picioare este, adeseori, un jurnalist. Ceea ce l face să fie prima persoană care moare. Mafia nu s a oprit niciodată. Avem guverne care astăzi sunt grupuri de crimă organizată și transmit mesajul cine mai vorbește și scrie despre banii noștri ascunși, corupția și frauda noastră, așa va păți. S au construit în timp imperii ale corupției, apărate de ziduri de fier. Singura soluție este să pornim acum operațiunea cu mâinile curate, condusă de guvernele care vor și care trebuie să se alieze cu jurnaliștii liberi și cu oamenii cinstiți și să înfrângă guvernele care nu vor.